Voorzitter, of minister Siod spreekt werkelijk alle talen, of zij luistert niet naar het Parlement. Ik had verwacht dat u bij uw introductie ons zou uitleggen waarom 28 lidstaten zich verzetten tegen de Europese Commissie die de wet uitvoert. Dit Europees Parlement heeft met de Raad twee keer onderhandeld en ik was de rapporteur over het herzien van de witwasrichtlijn tegen crimineel geld en tegen terrorismefinanciering. Dit Parlement heeft ook van de Raad de wind van voren gekregen toen wij niet snel genoeg waren met regels om terrorisme te bestrijden na de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan.